Ja, najlepša hvala, za besedo. Lep pozdrav poslanke, poslanci. Žal ministra ni, ne, še eden danes, ki mi je pobegnil z ministri iz, represivnih represorjev, danes pač nimam sreče, ampak kakorkoli. Spoštovani minister v odsotnosti. Za oblikovanje dveh, srednjih bataljonskih bojnih skupin namerava vlada v prihodnjih osmih letih, potrošiti oziroma zapraviti kar ena cela dve milijarde evrov, kar je več, kot je znašal proračun zadnjih osmih letih, da da primer za Ministrstvo za zdravje. Kot veste, v Levici nesmiselnim izdatkom za neko bodoče, škripajoče, staro, zarjavelo železje odločno nasprotujemo, še posebej, ko gre za milijardne nakupe vojaške opreme za sodelovanje Slovenske vojske v nekih, ekspedicijskih korpusih Nata, v državah svetovne periferije. Ampak kot vidimo, koalicija pri nakupih orožja za Nato ne popušča, kot tudi ne popušča pri rezih v socialo, čeprav ima ravno sociale in pa seveda izboljšanje položaja upokojencev polna usta. Po svoje zato seveda ne preseneča, da smo v medijih zasledili novico o tem, da je vojska za izvedbo študije o nabavi brezpilotnih, letal prepustila nekemu zasebnemu podjetju. Še več, v prvi fazi bo to podjetje zgolj iskalec drugih podjetij. Naravnost v oči bo odločitev direktorja Direktorata za logistiko Željka Kralja, da ministrstvo pri iskanju razvijalcev dronov, namesto da bi to naredilo samo, zadolži zasebno podjetje, da išče druga zasebna podjetja in to domača podjetja, ki bi to znanje imela. V dokumentu piše, da želi obrambno ministrstvo identificirati slovenska podjetja, ki premorejo znanje in tehnologije, ki bi jih lahko uporabili in za razvoj različnih avtonomnih sistemov za uporabo na kopnem, v zraku in v vodi. In pa seveda iz dokumentov je tudi zelo jasno razvidno, da gre za projekt, ki išče zelo široke razvojne elemente brezpilotnih letalnikov. Ministrstvo za obrambo in s tem Slovenska vojska že od leta dva tisoč enajst nista imela tako zajetnega, proračuna, kot nam lahko računata v prihodnjih dveh letih, in sicer ta naj bi znašal kar od ena cela nič pet do celo ena cela ena odstotka BDP, kar znaša tam nekje okrog petsto milijonov evrov, se pravi MORS bo razpolagal kar sto sedemdesetimi milijoni evrov več, kot je recimo, razpolagal leta dva tisoč petnajst. Zato vas sprašujem, spoštovani minister, zakaj ste za delo, ki bi ga morali opraviti sami, najeli zunanjega, izvajalca oziroma ali imate res toliko preveč denarja v proračunu, da ne veste, kaj bi z njim, in outsourcate delo, ki bi ga morali opraviti sami? In še, vaš direktor Direktorata za za logistiko je že lani pokazal, da nima ravno največ pojma o stvareh o katerih govori, kot je recimo povedal, da so oklepniki ...